Revizuirea regulamentului existent ar permite statelor membre a căror monedă nu este euro să aibă instrumente asemănătoare țărilor din zona euro. Țara mea a fost printre primele care a beneficiat de asistență financiară din partea Uniunii, datorită mecanismului de asistență pentru balanța de plăți. Prin intermediul asistenței, România a putut să și stabilizeze finanțele publice și să demareze o serie de reforme importante. Astfel, deși costurile politice au fost foarte mari, țara mea a reușit să reducă deficitul bugetar și să țină sub control datoria publică. Însă, în prezent, există riscul ca unele angajamente din actualul acord cu FMI și Comisia Europeană să nu fie îndeplinite de către actualul guvern socialist. Un asemenea scenariu ar pune în pericol toate reformele și eforturile de stabilizare făcute de guvernele de dreapta precedente.